Le terrorisme est une forme de guerre particulièrement dégueulasse, mais comme toute guerre, il marque avant tout l'échec dramatique de l'action politique. On ne combattra pas cet échec par des scanners, ni par la prohibition des liquides dans les aéronefs. La lutte contre le terrorisme passe par la résolution des causes politiques qui le font naître. Le règlement négocié de conflits qui opposent les hommes depuis trop longtemps et qui maintiennent surtout des milliers, voire des millions d'êtres humains dans des conditions de vie inacceptables au 21e siècle, constitue indéniablement le meilleur moyen de lutte contre le terrorisme. On parviendra à faire reculer le terrorisme par la création et la reconnaissance internationale d'un État palestinien, par la fin des dominations Nord Sud, par la fin des guerres en Irak, en Lybie, en Afghanistan, par l'aide à l'éclosion de démocraties nouvelles sans interventionnisme. Mais tant que la volonté de négocier, de résoudre les conflits, n'y sera pas ou que les parties s'y refuseront, c'est le renseignement humain et non la technologie, aussi sophistiquée soit elle, qui sera la meilleure arme contre le terrorisme. Cela implique, entre autres, de renforcer les services des douanes, de ne pas confier la sécurité des aéroports à des officines privées, mais bien à des services de police et de gendarmerie des États membres, et de sécuriser socialement les emplois des bagagistes et des personnels de piste et d'entretien des avions.